Los océanos son clave para afrontar retos como el cambio climático y el hambre. Me detengo ahora en la actividad pesquera para destacar que la flota europea es una de las más reguladas y más respetuosos con los océanos y sus recursos. Otros países también deberían asegurar un mejor control de sus flotas para lograr que, así, aumente el número de stocks explotados de manera sostenible. También, lógicamente, es necesario que las decisiones sobre el acceso a los recursos se basen en estudios científicos rigurosos. Señorías, uno de los objetivos es acabar en el 2020 con la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. La lucha contra la pesca INDNR es una prioridad a la que deben contribuir los Estados de abanderamiento, los ribereños, los Estados rectores de puerto, a través del acuerdo de la FAO, y los Estados de comercialización. También celebro que otro de los objetivos sea garantizar a los pescadores artesanales el acceso a los recursos y a los mercados. Recuerdo que existen zonas y regiones pesqueras altamente dependientes de este tipo de pesca.

La sostenibilidad de los recursos es, pues, esencial. Pero también quiero lamentar que en Europa se desaprovechen cada año cuotas de especies que se encuentren en niveles seguros de explotación. Por ello, insisto una vez más en la necesidad de buscar mecanismos que redistribuyan las cuotas no utilizadas dentro de la Unión entre los demás Estados miembros.